Señor presidente, el Parlamento Europeo tiene una reputación por debatir problemas de violaciones flagrantes de los derechos humanos en latitudes que no han conocido jamás la democracia, ni rastro de ella. No es el caso de la India. Es —como se ha dicho— una democracia constitucional, con su Constitución de 1950, y sucede que es la democracia más extensa en población del mundo. Integra la diversidad de un orden federal de gran complejidad y ha garantizado esa convivencia de distintas minorías, incluida la minoría musulmana, en un país con mayoría de otras religiones.